Voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's, de resolutie die voorligt is belangrijk en zou met de nodige aandacht behandeld moeten worden. Btw is inderdaad een belangrijk beleidsinstrument en kan een grote rol spelen in de keuzes die de consumenten maken in de aankoop van goederen of niet.

De auteur heeft al verwezen naar het enorme potentieel van e books, door de link te maken met wat er in de Verenigde Staten is gebeurd, waar dat een enorme markt is. Als we de digitale sector echt een kans willen geven, moeten we in Europa diezelfde weg volgen. Een paar voorbeelden In Italië zouden maar een zevenduizendtal boeken beschikbaar zijn via digitale weg. Het btw tarief voor papieren boeken ligt op vier procent, op twintig procent voor e books. In Duitsland zou het aantal titels groter zijn, dat zou tussen